herra forseti ríkisstjórn íslands æskir hér heimildar hins háa alþingis til þess að staðfesta samninga um veiðar úr norsk íslenska síldarstofninum á þessu árin en þeir voru gerðir í london tuttugasta og fyrsta október tvö þúsund og tíu síðastliðinn hérna er um að ræða í fyrsta lagi sameiginlegri bókun milli evrópusambandsins færeyja íslands noregs og rússlands um niðurstöður fiskveiðiviðræðna um stjórnun veiða úr norsk íslenska síldarstofninum í norðaustur atlantshafi á yfirstandandi ári

sem var haldinn í október síðastliðnum náðist samkomulag um veiðar úr norsk íslenska síldarstofninum á þessu ári í samræmi við ráðgjöf alþjóðahafrannsóknaráðsins og fyrri ákvörðun aðila um nýtingarstefnu til lengri tíma var heildaraflamark ákveðið níu hundruð áttatíu og átta þúsund lestir

margir áhugamenn um sjávarútveg í þessum sal vita heildaraflamarkið fjórtán hundruð áttatíu og þrjú þúsund lestir

skiptast í sömu hlutföllum og verið hefur frá árinu tvö þúsund og sjö samkvæmt því verða þær á þessu ári með svofelldum hætti ísland fær í sinn hlut hundrað fjörutíu og þrjú þúsund þrjú hundruð fimmtíu og níu lestir færeyingar mega veiða fimmtíu þúsund níu hundruð áttatíu og eitt lest norðmenn geta aflað sex hundruð og tvö þúsund sex hundruð áttatíu lesta rússland fær leyfi til þess að fanga hundrað tuttugu og sex þúsund sex hundruð sextíu og eitt lest evrópusambandið rekur lestina og fær miklu minna heldur en hinir einungis sextíu og fjögur þúsund þrjú hundruð og nítján lestir herra forseti samhliða hinni fimmhliða sameiginlegu bókun voru eins og ég áður rakti gerðir

í sérstökum samningi milli íslands og færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á núverandi yfirstandandi ári er kveðið á um að skipum hvors aðila verði heimilt að veiða

í norsk íslenskri síld í lögsögu hins samhliða þingsályktunartillögu þessari er lögð fram tillaga um staðfestingu þess samnings með því að semja með þessum hætti um aflaheimildir innan íslensku efnahagslögsögunnar eru lagðar kvaðir á íslenskt land og þess vegna þarf samkvæmt stjórnarskránni að leita sérstakrar heimildar fyrir þessum samningi þó samningur sem byggir á sömu forsendum hafi verið gerður allar götur frá því árið tvö þúsund og sjö ég legg til herra forseti að þegar þessari umræðu er lokið verði þessari tillögu um síldveiðar vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar